Najmä podpora opatrení na zvýšenie energetickej efektivity budov v oblasti stavebníctva, ktoré spotrebuje ročne až 40 energie Európskej únie, dáva opodstatnenie a zmysluplnosť tejto iniciatíve. Finančné zdroje na krytie činnosti navrhovaného finančného nástroja je možné získať presunom nevyčerpaných finančných prostriedkov z viacerých programov, v ktorých sa už alokované zdroje v plánovanom rozsahu objektívne nepodarí načas vyčerpať. Ako príklad je možné uviesť Európsky energetický program pre oživenie s finančnou rezervou okolo 150 miliónov EUR, ale aj viacročný program GR pre oblasť klímy, ktorý bol vytvorený s podobným zámerom. Preto je myslím si dobré pragmaticky zvážiť, ako môžme čo najlepšie využiť ušetrené finančné prostriedky na rozšírenie pôsobnosti Európskeho energetického programu pre oživenie o nový a zdá sa, že aj potrebný, jednoúčelový finančný nástroj na podporu energetickej účinnosti a iniciatív v oblasti obnoviteľných zdrojov.